Hvala lepa. Lep pozdrav vsem! Lep dan! Lahko rečem, da lep dan, ko računam, da bomo vendarle danes dobili ministra za zdravje s polnimi pooblastili, ki bo dejansko začel delati v korist bolnikov. Kar pomeni, da bo se najprej verjetno lotil ukinjanja ali pa zmanjševanja čakalnih vrst, ko bo najprej pogledal, kaj je potrebno spremeniti v slovenskem zdravstvenem sistemu poleg nekih del in nalog tudi mogoče vplivov na to, da bojo družinski zdravniki ali, bom rekla, kirurgi ali kdorkoli bil razbremenjen nekih mobingov, šikaniranja, izgorelosti, da bo vendar se lotil dela in dejansko prešel od besede k dejanjem. Gospoda Šabedra, lahko rečem, v vsej tej, kar smo kot politiki se srečevali na raznih odborih, na nek način seveda spoštujem in verjamem, da je mož besede in da bo stvari prijel v roke, seveda pa je odvisno seveda tudi od koalicije, vi ga boste mogli podpirati, vi mu boste mogli stati ob strani, tudi ko bo rekel kakšnemu vplivnemu Slovencu: "Ne, ne boš prišel na prednostno listo pri dobavi materiala." Seveda je tukaj pol povezano vse tudi s korupcijo, pa vendarle jaz močno upam, da boste znali stati za njim, bolj kot ste stali mogoče za gospodom Fakinom, ker vem, da je ni, eden izmed razlogov je seveda zdravstveno stanje, ampak drugo so pa tudi seveda pritiski in pa seveda razočaranje mogoče na kakšni politični strani, pa tudi mogoče na kakšni finančni strani. Pa vendarle se mi zdi, da je pomembno razumeti, da se bo najprej srečal ravno z medicinskimi sestrami, srečal se bo z babištvom, srečal se bo z družinskimi zdravniki. Na sami predstavitvi, ko smo imeli zaslišanje ministra na matičnem odboru za zdravje, je sem sama izpostavila določene zadeve, tudi družinske zdravnike, lahko rečem, moja ocena je, da je razumel problem, da ve, da so izgoreli, da ve, da je potrebno narediti poklic družinskega zdravnika zanimiv, ker to ob dejstvu, da je devetinštirideset razpisanih mest specializacije, in se zato odloči samo sedem mladih zdravnikov, govori o tem, da poklic družinskega zdravnika ni zanimiv. Zakaj ni zanimiv? Zato ker so preobremenjeni, ker so izgoreli, zato ker so slabše plačani kot njihovi kolegi, s katerimi so si delili šolske klopi, študijske klopi in so na sekundarnem nivoju boljše ocenjeni in imajo višjo plačo ob mogoče celo malo nižji odgovornosti. Družinski zdravnik je odgovoren. On je tisti, ki mora pri nas bolnikih oceniti, kdaj je stanje nevarno, in nas pošiljati naprej na sekundarij ali še kam drugam. Se mi zdi, da moramo razumeti, da je multiplikativen družinski zdravnik, da mora poznati tisoč in eno bolezen, da mora imeti, bom rekla, izkušnje, da zna oceniti katero, da postavlja prve diagnoze, in se mi zdi, da imamo ta poklic resnično nekoliko razvrednoten. Družinski zdravnik mora iti na teren, ko ga kličejo, prometne nesreče, poškodbe, take in drugačne. Mislim, da je to resnično stresno delo, ki zasluži neko spoštovanje in ki zasluži, da se mu prisluhne, kaj je potrebno spremeniti, da bojo razbremenjeni. Zagotovo neko birokracijo, birokracijo, ki je dejansko Državni zbor uvaja na vseh nivojih, od kmeta naprej. To s tem, s tako prakso birokracije je potrebno prekiniti. Ljudje radi delajo, samo mi jih vedno več in vedno bolj obremenjujemo, pa še tisti podpis, pa še tisto. Mislim, dajmo pogledati, da so se izobraževali za to in šli v ta poklic, da bi nam vsem bolnikom, tistim, ki so potrebni pomoči zdravstvene, pomagali, ne zato, da bojo izpolnjevali zadeve. Seveda sem jaz pred kratkim na eni izmed slovenskih televizij izjavila, da so moja pričakovanja tudi, da ukine kakšen zakon, ki ga je sprejela bivša ministrica, Milojka Celarc Kolar. Seveda, marsikateri zakon je bil birokratski, žal koalicija jo je vedno znova ob interpelacijah pokrivala, stala za njo, ampak glejte, danes pa, ko poslušam, pa lahko rečem, še celo kolege iz njenih vrst, kaj se je zgodilo, da nimamo seznama čakajočih bolnikov. Res ne? Kdo ga je ukinil? Zakon, ki je bil sprejet pod ministrstvom Milojke Kolar Celarc. Prej je to vodil Nacionalni inštitut za javno zdravje, leta dva tisoč osemnajst, sedemnajst je bil sprejet zakon, ko se je to ukinilo, seveda, in mi smo se še v državnem zboru srečali, da enostavno nimamo točnih seznamov kakšne in kje so čakalne vrste. Potem je bilo tule rečeno, da želimo, da razumemo medicinske sestre in zdravnike, kar se sploh strinjam, pediatrija je res en velik problem, da so tudi zdravniki, katerih res, ko prideš z otrokom kaj, rabiš praktično tolmača. A ne. In kaj se je zgodilo? Glej ga zlomka, kdo je to spremenil in spustil normo glede slovenščine v slovenskem javnem zdravstvu. Ministrica Milojka Kolar Celarc. Zakaj? Zato ker je rekla, da bomo otroško srčno kirurgijo rešili zdravniki, ki ne znajo slovensko, ampak mi jim bomo dali zeleno luč, kljub vsem ostalim zakonom, da bojo lahko zdravili otroke. Jaz si srčno želim, res, da se tale otroška srčna kirurgija in intenziva postavi na noge, ampak mi v Sloveniji imamo dobre zdravnike, ki je potrebno pogledati, zakaj so odšli. Na tem se je pa verjetno premalo premalo ukvarjalo in jaz sem vprašala kandidata za ministra, kaj je naredil za preprečitev mobinga, šikaniranja, izgorelosti v UKC-ju v svojem mandatu, enoletnem mandatu. Odgovoril je, da imamo mi oziroma da imajo v UKC-ju vzpostavljene zaupnike, mobing zaupnik ali nekaj takega. Ampak veste, kaj je najbolj žalostno, da ti zaupniki so ponavadi najbolj povezani s tistimi zdravniki, ki izvajajo mobinge. Danes sem bila ponovno vprašana, obveščena, če smo seznanjeni, kaj se dogaja zadnja dva meseca v UKC-ju, kakšne število, da ne rečem poskusov samomora je bilo. Če mi imamo ta če mi vemo o številkah, kaj se dogaja. Zdravniki, določeni, določeni so preobremenjeni. Veste, kako je navadno, tako kot povsod, ker v navadnem življenju, tisti, ki dela, in ve, da dobro dela, je ponavadi tiho. Tisti, ko pa je malo lumpa, ker lovi neke bližnjice, tiste pa vedno fino razglasi in seveda ga podpirajo tudi mediji. Tako je. In res je, moje pričakovanje kot poslanke Nove Slovenije je, da bo bodoči minister najprej pregledal, katere zakone iz prejšnjega mandata je potrebno ukiniti oziroma jih spremeniti, ma niti ne spremeniti, jaz bi rekla, da jih je treba kar ukiniti. Druga stvar seveda, ki me je zanimala od bodočega ministra, je njegov pogled na paliativo. V Sloveniji še vedno nimamo javno priznane paliative. In spet lahko rečem, poslušam razne zgodbe v vseh teh letih, en ubogi hospic je je paliativo izvajal v Sloveniji, pa ga nismo mogli niti Državni zbor biti toliko suveren, da bi ga lahko vzpostavil s tistimi dvesto petdeset tisoč evri, in smo se dajali, čigav strošek je to, a je to strošek ministrstva za delo pod takratno ministrico Anjo Kopač Mrak ali je to strošek zdravstvenega ministra, takrat je bil še gospod Gantar minister in enostavno za tistih dvesto petdeset tisoč evrov, kolikor je državo stala paliativa v hospicu, se nismo mogli dogovoriti. Tako daleč, da je v bistvu se hiša zaprla in jo je potem prevzela Ljubljanske lekarne. Ampak glejte, ko smo mi to spraševali, pa tudi zdaj nisem dobila zadovoljivega odgovora od ministra, bodočega ministra. Je bilo na paliativi rečeno: "Seveda, mi imamo nacionalni program paliative, izvaja ga jeseniška bolnišnica, to je pilotski projekt pod doktor Lapuhovo." Ampak tukaj se pa konča. Kje so evalvacije? Pa rečemo: "Super imamo urejeno paliativo, glejte, jo nimamo." Kje pa je paliativa? Kdo pa izvaja v Sloveniji paliativo? Kaj je tukaj evalvacija? Kaj je tukaj program paliative? Kako se širi? Mislim, glejte, ob taki paliativi, ki jo imamo, ni čudno, da se Slovenci, da so Slovenci bolj navdušeni nad evtanazijo kot nad paliativo in to je rdeči alarm, rdeča luč za vse nas tukaj notri. Kaj je narobe slovensko paliativo? Nedelujoča je, zato je ljudi strah bolečine, tudi mene osebno je strah bolečine, ampak a bomo imeli toliko moči in se bomo skupaj združili, da bomo vendarle rekli: "Dovolj je, Slovenija od leta dva tisoč devetnajst mora imeti paliativo!" Me zanima, sama bom še naprej rinila s paliativo naprej pa bom videla vas, poslanski kolegi, koliko vam je do tega, da se to področje uredi. Hkrati pa na koncu izvem, da, pa nočem tukaj zdajle se javno izpostavljati, ampak, da gospa Lapuhova ima ene tri espe podjetja, ki se nekako vse skupaj nekaj pretakajo ti denarji, ki so za paliativo namenjeni, in tako naprej. To je potrebno dejansko raziskati. Na nas pa je, da bomo to seveda naredili. Veliko je še stvari. Zobozdravstvo. Pa spet se bom vrnila na onkološke bolnike. Onkološki bolniki, ali pa stomatolog ni del konzilija za onkološke bolnike, za hujše primere, ko pride rak grla, obsevanje glave in tako naprej. In enostavno ti bolniki nekje v zraku visijo, dokler res nimajo neke nekroze in iščejo potem po raznih poteh. Mi nimamo niti osnovno poskrbljeno tudi ne za onkološke bolnike. Tudi na nas je, na nas vseh, a bomo naredili korak naprej, in že tako, bom rekla, hudim bolnikom omogočili neko normalno zdravstveno oskrbo. Tudi zobozdravstvo je za takega bolnika neka osnovna oskrba. Bilo je rečeno: zasebniki ali javni zavodi, tudi na zaslišanju je bilo veliko govora, veliko govora o tem, kaj je boljše, kaj ni boljše. Veste kaj, meni osebno in vsem bolnikom je čisto vseeno, kdo ga obravnava, njemu je pomembno, da je obravnavan hitro, kvalitetno, da ima hiter dostop. To je pomembno. Ker jaz in vsi ostali smo vplačniki v sistem, mene nič ne zanima, kdo si bo tam denar delil. Meni je pomembno, da sem čim prej čim boljše oskrbljena. To je more biti naše vodilo, in če bo to naše vodilo, potem bomo lahko naredili korak naprej, tudi pri zniževanju in skrajševanju čakalnih vrst in seveda pri učinkovitejšem, boljšem zdravstvenem sistemu in seveda naredili korak naprej za vse bolnike, da bojo čim prej obravnavani. Jaz si srčno želim, draga koalicija, vi imate škarje in platno v roki. Jaz, kolikor je v moji dobri moči, obljubim tukaj, da se bom trudila, da bomo iskali največji možni konsenz, ampak nekaj vam polagam: "Včasih poslušajte tudi opozicijo, včasih poslušajte tudi bolnike, kaj potrebujemo."